No po intervencii európskych inštitúcií Národná banka Slovenska rozhodla o odstránení krížov a svätožiary z umeleckého návrhu. Snaha o odstránenie všetkého, čo je kresťanské, z verejného života sa prejavila aj v útokoch členov tohto Parlamentu na dezignovaného Komisára Tonia Borga kvôli jeho osobným hodnotovým postojom veriaceho kresťana.